Quiero sumarme, obviamente, a las palabras de mi compañera Elena Valenciano, rindiendo homenaje a los trabajadores de ayuda humanitaria que en todo el mundo exponen su vida para salvar las de otros y que, en muchos casos, son precisamente castigados por ello. Las violaciones del Derecho humanitario internacional en múltiples conflictos —sea en Siria, sea en Yemen, sea en el área C de Palestina— se están convirtiendo en una rutinaria sucesión de actos criminales. No se trata ya de efectos colaterales inesperados e inevitables, se trata de una acción conscientemente buscada. Y estamos ante un grave retroceso de la civilización, porque hace ya 150 años que se pusieron en marcha las primeras normas para protección humanitaria en casos de conflictos. Hoy no nos faltan normas, tampoco nos sobran, pero lo que sí sobran son violaciones y falta de respeto de estas normas internacionales. Estamos en el pico más alto de necesidad humanitaria y de conflictos armados en el mundo 120 millones de personas están desplazadas, refugiadas, necesitan ayuda humanitaria. Si las agrupáramos, serían como Francia y España juntas. Muchos conflictos en África duran ya más de una década. La guerra de Siria dura cinco años. La situación en Palestina dura cuatro generaciones seguidas. No podemos aceptar impunemente que esta situación continúe como tal. Tenemos la obligación moral, la obligación legal y la obligación política de pedir que cesen este tipo de ataques a hospitales, a escuelas, a lugares de culto, que matan a civiles, que matan a niños, que matan a mujeres. La pregunta, como ha formulado Elena Valenciano, es qué se ha hecho hasta ahora, qué acciones se están tomando. Pero, de cara al futuro, de cara a la Cumbre Humanitaria Mundial en Estambul, pido a los Estados miembros, como representante del Parlamento que presidirá la delegación, un compromiso claro con la dimensión humanitaria, con el respeto de la ley humanitaria internacional y también con la facilitación del acceso a la población que necesita esta ayuda humanitaria.